háttvirtur heilbrigðisnefnd flytur fyrstu grein hljóðar svo eftirfarandi breytingar verða á tuttugustu og níundu grein laganna a við fyrstu málsgrein bætist nýr töluliður sem orðast svo dvöl á sjúkrahóteli fyrir dvöl á sjúkrahóteli skulu sjúkratryggðir greiða gjald sem nemur að hámarki tuttugu prósent af kostnaði við gistingu og fæði og skal gjaldið ákveðið með reglugerð sem ráðherra setur b á eftir annarri málsgrein kemur ný málsgrein sem verður þriðja málsgrein og orðast svo þeir sem ekki eru sjúkratryggðir hér á landi samkvæmt lögum þessum skulu greiða gjald fyrir dvöl á sjúkrahóteli sem nemur öllum kostnaði sem til fellur

ætla að fá að hlaupa yfir með frumvarpi þessu er lagt til að sett verði heimild í lög um sjúkratryggingar

samkvæmt samningi landspítala og fosshótela e h f fosshótel sjá sjúklingum sem þar dveljast fyrir gistingu og fullu fæði heilbrigðisþjónusta sem veitt er á sjúkrahótelinu í tengslum við dvölina er á vegum landspítala og er hún sjúklingum að kostnaðarlausu um greiðslur fyrir lyf og aðra fyrir heilbrigðisþjónustu sem sjúklingar sækja utan sjúkrahótelsins gilda almennar reglur um greiðsluþátttöku sjúklinga rekstur sjúkrahótelsins er að mestu kostaður af föstu framlagi í fjárlögum en að hluta til með innheimtu gjalds að fjárhæð átta hundruð krónur á sólarhring fyrir sjúkratryggða sjúklinga og fimm þúsund krónur fyrir ósjúkratryggða sjúklinga þá hefur hótelið innheimt tvö þúsund fimm hundruð krónur af aðstandendum sem dvalist hafa á sjúkrahótelinu gjaldið hefur verið óbreytt frá fyrsta janúar tvö þúsund og fimm þegar fyrrgreindur samningur tók gildi sjúklingur kvartaði til umboðsmanns alþingis vegna gjaldtöku á sjúkrahótelinu í áliti umboðsmanns alþingis frá sautjánda september tvö þúsund og níu segir meðal annars að leggja verði til grundvallar í ljósi efnisákvæða þjónustusamnings landspítala og fosshótela e h f og þess lagagrundvallar sem hann er reistur á að gisting sjúklinga á sjúkrahótelinu sé í slíkum beinum og órjúfanlegum tengslum við þá lögskyldu og opinberu heilbrigðisþjónustu sem þar er veitt af hálfu starfsmanna landspítalans sem jafnframt er eini tilgangur hlutaðeigandi sjúklinga fyrir dvöl þar að gjaldtaka fyrir gistingu á sjúkrahótelinu verði eins og atvikum er háttað að teljast undirorpin almennum reglum um gjaldtöku hins opinbera þá segir jafnframt í álitinu til að taka gjald fyrir þá þjónustu sem hér um ræðir teljist heimil verður alþingi með settum lögum að taka skýra afstöðu til gjaldtöku fyrir gistingu á sjúkrahóteli og þá þannig að ráðið verði af lagaheimildinni með túlkun hvaða kostnaðarliðir verði lagðir til grundvallar við útreikning gjalda vegna þess þáttar í dvöl sjúklings á sjúkrahótelinu sem um ræðir loks beinir umboðsmaður þeim tilmælum til ráðuneytisins að gerðar verði viðeigandi ráðstafanir til að endurskoða lagagrundvöll þeirrar gjaldtöku

styttingu legutíma á sjúkrahúsum og vegna þess að ýmsar aðgerðir eru í auknum mæli framkvæmdar utan sjúkrahúsa hér er því bæði um að ræða mikilvæga aðstoð við sjúklinga sem þurfa að leita eftir heilbrigðisþjónustu fjarri heimili sínu og úrræði sem stytt getur sjúkrahóteli gjaldið skal ákveðið með reglugerð og má að hámarki nema tuttugu prósent af kostnaði við fæði og gistingu samkvæmt

þó að áfram verði unnt að innheimta hóflegt gjald sem standi undir hluta kostnaðar við dvöl sjúklings á

þeirri þjónustu sem þeir fá á sjúkrahóteli ef í gildi eru milliríkjasamningar um þjónustuna gilda þeir um gjaldtöku af hinum ósjúkratryggða hæstvirtur forseti það er mjög mikilvægt að við getum staðið vel að uppbyggingu sjúkrahótela mikil þörf er á frekari þjónustu af þessu tagi sérstaklega með aukinni dagdeildaþjónustu eða breytingu á þjónustu eins og á landspítalanum og fjórðungssjúkrahúsinu á akureyri þar sem tæknin gerir kleift að stytta legutíma og eins eru lyfja og geislameðferðir þannig að fólk sem kemur um langan veg

að taka hóflegt gjald eins og verið hefur tekið verður tillit til þess í samningum sem verða vonandi endurnýjaðir nú eftir áramótin að hægt sé að reikna með að þetta hóflega gjald verði tekið áfram og þá með lögmætum hætti ef einhver vafi hefur verið á því hæstvirtur forseti þetta frumvarp var þannig rætt inni í heilbrigðisnefnd að við teljum það útrætt þannig að